We hebben gezegd dat we meer handen op de arbeidsmarkt willen.

Dat kan alleen maar als we meer mensen aan het werk hebben. Dus ik zeg jonge handen, maar ook de ouderen.